Dat is voor de liberale fractie een zeer belangrijk goed.

Kortom, wij kunnen het huidige voorstel van de rapporteur ondersteunen.